L'Arabie saoudite, c'est ce pays moyenâgeux qui décapite les femmes adultères au sabre en pleine rue, c'est ce pays qui refuse aux femmes le droit de conduire et qui les enferme dans des burqas. Ce n'est pas le modèle de société que je veux pour la France. L'ONU a failli, l'Union européenne s'égare dans une confusion délibérée entre droits des femmes et droits des minorités ethniques et LGBTI, mais le Front national résiste. L'islamisme radical ne passera pas!